Ich habe hier viel Kritik an der Entscheidung von Deauville gehört, aber jeder weiß doch, dass zu Beginn der letzten Sitzung ihrer Herr Präsident Van Rompuy, noch 20 Punkte offen waren. Und da sie dem Einstimmigkeitsprinzip unterliegen, musste es eine Lösung geben.

Es weiß auch jeder, dass die beiden größten Mitgliedstaaten diejenigen sind, die sich am Stabilitäts und Wachstumspakt versündigt haben, Deutschland und Frankreich 2004, aber es gab damals eine rot grüne Bundesregierung in Deutschland, das wissen wir auch.

Wenn wir heute darüber reden, dass der Stabilitäts und Wachstumspakt mehr Biss bekommen soll, dann ist die erste Voraussetzung, dass die Mitgliedstaaten sich endlich an diesen Pakt halten. Was nützt der größte Biss, wenn sich keiner daran hält.

Wir werden mitreden im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens. Für meine Fraktion kann ich sagen, wir werden die Vorschläge der Kommission in diesem Bereich unterstützen.

Das ist doch die Realität. Warum sind wir so bescheiden und beschimpfen Dritte, die Teil des Gesetzgebungsprozesses sind, anstatt dass wir unsere eigenen Rechte wahrnehmen.

Nach meiner Meinung ist der Vertrag am 9. Mai bis an die Grenzen des Möglichen ausgedehnt worden. Es bedarf einer Rechtfertigung des Rettungsschirmes nach Artikel 122. Dass die Mitgliedstaaten das nicht wollen, weil dann die Kommission und das Parlament möglicherweise beteiligt werden, das halte ich für einen Fehler. Es wird nicht ausreichen, nur den Artikel 136 zu ändern, sondern wir brauchen eine verlässliche Rechtsgrundlage für den Rettungsschirm, und alle anderen Fragen werden sich anschließend lösen.